J'ai pleine confiance dans la créativité de nos chercheurs et de nos scientifiques. Mais je ne peux pas ignorer la peur et les craintes des personnes que je rencontre et je n'ai pas l'arrogance de leur dire que leurs craintes ne sont pas justifiées parce que tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Je voudrais aussi insister sur la question qui fâche de la personnalité juridique.

pour les dommages subis.